Podpredsednik, najlepša hvala. Kolegice in kolegi. V tem, jaz bi rekel, tem dodatku tega časa mislim, da sem danes povedal, lahko rečemo, cel spekter argumentov, zakaj je bil tudi dvig minimalne plače piarovska zadeva in zakaj bo ta dvig minimalne plače v bistvu največji skupni strošek delodajalca, kjer bo delodajalec v letu dva tisoč dvajset plačal v proračun mesečno za enega delavca približno točno sto trinajst cela triinpetdeset evra in ob tem tudi višjih prispevkov za sedemdeset evrov, ob tem da se bo plača, minimalna plača povečala dejansko neto samo za štirideset evrov pri, torej pri tem delavcu. Sedaj pa še nekaj, glejte. Ko smo mi pripravili to novelo Zakona o dohodnini, glejte, smo zasledovali vašo makroekonomsko agendo, v kateri vaša vlada, v kateri vaš finančni minister govori, da v času ohlajanja, ne da moramo zasledovati večjo domačo porabo in da bomo gradili na večji domači porabi. Kolega Tanko vam je povedal, približno ena cela pet milijona ljudi se dotika točno ta naša novela zakona, dobijo dobesedno vsi. In in v prvem delu današnje razprave sem vam povedal, kje je ta razlika. V času digitalizacije, v času, če se spomnim tri leta nazaj, ko je Miro Cerar podpisoval veliko digitalno agendo na Bleda, se slikal v svojo žarometov, ne, je dejstvo, da bo največ ljudi z digitalizacijo izgubilo ravno v birokraciji v državni in javni upravi službe, ki jih ne potrebujemo, zato ker lahko umetne inteligence na računalniku zavzamejo ta delovna mesta in ti postopki tečejo, vsi birokratski postopki tečejo hitreje, učinkovito in brez lastnih napak. V tem času teh treh let, odkar je bila podpisana digitalna agenda, si vi predstavljate, da konec prejšnje vlade in ta vlada zaposli novih enajst tisoč osemsto ljudi na teh mestih. Mi nismo dobili tisoče in tisoče novih zdravnikov, vojakov in policistov. Mi smo dobili čisto birokracijo. In glejte, Ministrstvo za finance in predvsem Ministrstvo za javno upravo, predvsem Ministrstvo za javno upravo se je povečalo za štiriindevetdeset procentov, štiriindevetdeset procentov. Zdaj pa vas sprašujem, povejte ljudem, zaradi naše birokratske in socialistične miselnosti vsi ti, vse to zmanjšanje dohodninskih razredov, tudi tistim kolegom, ki smo s Štajerske, tistim ljudem, ki delajo na Štajerskem, vse to vam jemljemo, zato da tistim ljudem, svojim, ki smo jih zaposlili v javnem sektorju, kjer jih sploh ne potrebujemo, ker v času te digitalne agende, glejte, bi potrebovali ne sto petdeset, ampak mogoče sto dvajset tisoč ljudi, v koči, da bi javni sektor bil še bolj učinkovit in boljši servis državljan. V tem trenutku širimo birokracijo, zaposlujemo več ljudi, postavljamo fiksne stroške te države, torej jih povečujemo in tako se mi pripravljamo na ohladitev gospodarskega okolja in na morebitno manjšo krizo, ki prihaja tudi z nekim zamikom tudi v Slovenijo. A si vi predstavljate, kakšna dejanja, se v tem trenutku dogajajo v Sloveniji? To je kolaps finančnega sistema v roku enega leta. In mi smo zasledovali in kolega Tanko prav vašo makroekonomsko politično agendo, dajmo dvigniti domačo porabo in dvigniti mojo po vertikali in po horizontali, torej v načelo, lahko rečemo, neke poštenosti, ne, pravičnosti in prav to smo tudi zapisali. Torej dobivajo vsi, od upokojenca iz Slovenskih goric do delavca iz, Gorenjske ali pa nekoga z višjimi dohodki iz Dolenjske, Gorenjske, Bele krajine ali za kakorkoli. Torej popolnoma vsi državljani s to novelo Zakona o dohodnini dobivajo. In če želimo, če če pravite, da ste partner, in verjamem, da državni sekretarki ni lahko odgovarjati na te argumente, ker tudi jaz bi težko sedel na vašem mestu ob predpostavki, da ministra danes ni tukaj, ne, se vam čudim, da imate toliko živcev z nami, ampak glejte dejansko državna sekretarka, zakaj ta vlada nima pooblastil, da se usede tu s socialnimi partnerji, to, kar je rekel kolega Lisec, in da tiste, če imate pomisleke tudi glede glede te splošne olajšave, da jih dorečemo. To, kot je rekel kolega Lisec, mislim, da gre za nekaj dni in lahko to rešimo, še v tem mesecu, celo pred temi velikonočnimi prazniki. Torej, če tam, kjer je volja, tam je pot. Če pa ni te volje, če ni tega teh zadev, glejte, spoštovani kolegi, potem pa je brezpredmetno, da karkoli postavljamo. Pustili vas bomo naslednje mesece, delajte karkoli hočete, vas bomo opazovali, prevzemite popolnoma popolnoma vso odgovornost za kolaps, ki se bo dogajal v naslednjih letih za to državo. Ampak verjemite mi, da si bom zapisal ime in priimek vsakega od kolegov in kolegic. In tudi vas že zdaj rotim, me ne vabite na nobene sestanke neke vzhodne kohezijske regije, ker še do zdaj niste niti ene zadeve, ki sem jo predlagal, ki so bile dobre, v tem parlamentu potrdili. Toliko z moje strani in najlepša hvala, v kolikor boste glasovali za to novelo zakona o dohodnini.